Es liegt im objektiven Interesse der EU, dass sich ein Land mit einem Fünftel der Weltbevölkerung politisch, wirtschaftlich und sozial stabil entwickelt und eine verantwortliche Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Systems internationaler Beziehungen spielt. Bei vielen richtigen Positionen im Detail bleibt ein gravierender Schwachpunkt Ihrer positiven Agenda der Partnerschaft mit China, die wichtig ist und überfällig war, dass die ihr zugrunde liegenden EU Interessen nicht aus dem besagten Blickwinkel heraus entwickelt sind. Denn das Bekenntnis zur Universalität der Menschenrechte müsste dann ein ebensolches Bekenntnis zur Unteilbarkeit von politischen und sozialen Menschenrechten beinhalten. Die Kommission wäre so schnell über den Widerspruch gestolpert, dass eine positive Agenda mit einem Partner nur gemeinsam zu entwickeln ist und nicht an eine verstärkte Abstimmung mit dem stärksten Antagonisten dieses Partners gebunden sein kann.

Wie sie jedoch eine offene Initiative glaubt konditionieren zu können, kann nur erstaunen.